Én is gratulálok a kitűnő jelentéshez. A petíciók növekvő száma fontos jelzés. Közös értékeink tiszteletben tartása még mindig sok kívánnivalót hagy maga után az Unióban. Egyre több európai polgár ismeri a jogait, élni is kíván azokkal, és tud arról, hogy petícióval fordulhat a bizottsághoz, az Európai Parlamenthez, hogyha alapvető jogait sérelem éri, hogyha hátrányos megkülönböztetés éri.